En ce qui concerne la politique, l'amélioration du sort des plus pauvres n'est pas aussi évidente. Il faut donc faire les choix qui s'imposent. Premièrement, il faut cibler les pays les plus pauvres dans nos programmes de coopération. Deuxièmement, et c'est le corollaire du premier point, il faut se retirer progressivement des pays émergents. La Chine, premier créancier des États Unis, a suffisamment de moyens à sa disposition pour faire face à la pauvreté régnant à l'intérieur de ses frontières. Troisième point il nous faut des partenariats forts avec les pays les moins avancés. C'est à eux de faire l'essentiel. Nous ne pouvons que les accompagner avec notre savoir faire, avec notre expertise, avec notre volonté politique. Ce n'est rien que cela, mais c'est tout cela. Et, dernier point comme nous sommes le premier donateur, nous avons aussi vocation, en tant qu'Union européenne, à assurer un rôle de leadership à ladite conférence.